A múlt héten kkv csúcsot tartottunk Brüsszelben, kb.

Előző héten a Parlamentben több száz innovatív vállalkozás vett részt különböző konferenciákon.

A szavainknak és a cselekedeteinknek egy irányba kell mutatni! Ezért elfogadhatatlannak tartjuk az Ipari Bizottságban, hogy a Tanács és a Bizottság arra tett javaslatot, hogy a vállalkozói kezdeményezés és innovációs programot kurtítsuk meg, hogy a kutatás fejlesztési programot kurtítsuk meg, hogy a digitális menetrendet kurtítsuk meg. Nem ezt ígértük, nem ezt várják tőlünk sem a választóink, sem a vállalkozóink. Azt ígértük, hogy növekedést és foglalkoztatást biztosítunk. Ezért arra szeretném Önöket bíztatni, hogy fogadják el az Ipari Bizottság és a Költségvetési Bizottság javaslatát ezen sorok eredeti állapotára történő visszaállítására.

Az elmúlt két évben illetve már harmadik évben egy komoly harcot vívtunk, hogy megtaláljuk közösen az ITER finanszírozásának a forrásait. Mi fontosnak tartjuk ezt a programot, de azt is mindig hangsúlyoztuk, és most is hangsúlyozni kívánjuk, hogy ez nem mehet a kutatás fejlesztés egyéb programjainak a rovására. Őszintén remélem, hogy ennek a rémálomnak amit itt évek óta folytatunk ebben a kérdésben a végére érünk, és a következő hétéves költségvetésben ez a kérdés megoldódik. Arra bíztatom Önöket, hogy gondoljanak a fiatalokra, gondoljanak a jövőre, és fektessenek ebbe forrásokat.